Gospodine predsjedniče, dobro upravljanje jedinstvenim tržištem ključno je za gospodarski rast i stvaranje radnih mjesta te sam zato podržala danas izvješće kolege Cofferatija. Potpuna implementacija slobode kretanja, osobito ljudi, građana i radnika važan je segment daljnje integracije jedinstvenog tržišta. Reforma tržišta rada koja uključuje stvaranje fleksibilnog i sigurnog okruženja jedna je od najčešćih preporuka državama članicama u sklopu Europskog semestra. Prioritetna područja daljnje integracije važna za razvoj jedinstvenog tržišta jesu uslužni sektor, energetski sektor, sektor prijevoza, jedinstveno digitalno tržište i jedinstvena europska industrijska politika. Za daljnji razvoj jedinstvenog tržišta na kojem svi imaju jednake šanse važan je i lakši pristup financiranju malih i srednjih poduzetnika te smanjivanje razlika u visini kamata na jedinstvenom europskom tržištu, što je istaknuto u izvješću te sam ga zato i podržala.